Ich fürchte, dass das heute Morgen verabschiedete Rezept von mehr Europa dem europäischen Patienten noch den Rest geben wird. Der dramatische Zuwachs an rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien ist auch das Resultat von zu viel Europa. Und der Brexit für mich die größte Katastrophe der letzten Jahre ist eben auch, zumindest indirekt, ein Resultat von zu viel Europa.

Das Land ist überschuldet, und die Jugendarbeitslosigkeit in Italien ist eine absolute Katastrophe. Während Italien unter einer aus seiner Sicht viel zu starken Währung leidet, erzielt die deutsche Industrie aufgrund einer aus ihrer Sicht viel zu schwachen Währung einen gewaltigen Exportüberschuss. Herr Ministerpräsident, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass Sie ja glücklicherweise nicht von den Kriegs und Nachkriegswirren beeinflusst wurden beziehungsweise Sie mussten sie nicht erleben.

Das liegt an den Demokratien! Es hat noch nie eine Demokratie gegeben, die eine andere angegriffen hat. Das ist das, was wir pflegen müssen aber doch nicht den Euro. Also mal ganz davon abgesehen, dass Deutschland sich auch mit den Nicht Euro Ländern nicht im Kriegszustand befindet, möchte ich mal darauf hinweisen, was der Euro im Augenblick anrichtet Gerade in Italien wird derzeit mit antideutschen Parolen Stimmung gemacht.

Ist doch ganz klar Weil hier der Euro den potenziell größten Gläubiger nämlich Deutschland immer wieder dazu zwingt, dem potenziell größten Schuldner nämlich Italien dauernd Vorschriften zu machen. Dabei ist doch Frau Merkel nicht von den Italienern gewählt worden. Nach Griechenland zeigt nun auch Italien überdeutlich Statt unterschiedliche ökonomische Kulturen den Bedürfnissen einer Einheitswährung unterzuordnen, sollten wir dafür sorgen, dass eine Währung den unterschiedlichen Kulturen entspricht.

Die letzten Wahlen in Italien zeigen deutlich, dass immer mehr Italiener das auch so sehen. Auf die Anfrage der beiden italienischen Abgeordneten dieses Hauses Marco Valli und Marco Zanni, hatte EZB Präsident Mario Draghi darauf hingewiesen und ich zitiere jetzt Im Falle eines Austritts aus der Währungsunion hat Italien vorher alle Verbindlichkeiten bei der EZB auszugleichen.

und das wäre für uns eine längst fällige Bilanzbereinigung. Hier komme ich zum Schluss Ein krankes Italien in der Währungsunion ist für alle nicht so gut wie ein gesundes Italien mit einer eigenen Währung.